Después de esta breve introducción personal, quisiera valorar positivamente la propuesta de la Comisión, porque el fomento del acceso y de la inclusión social en los entornos más desfavorecidos y la posibilidad de que personas con menos recursos puedan acceder a programas de este tipo es, desde luego, uno de los éxitos europeos que contribuye, además, a la relación y el intercambio entre pueblos, entre universidades.

Pero es cierto que no debería quedarse solo en los universitarios, sino ampliarse también a la formación profesional para darle un aspecto mucho más amplio.